Enmarcaríamos el debate en el cumplimiento del Convenio de Estambul por parte de los Estados miembros, en ningún caso en la crítica a decisiones judiciales que, como saben, en un Estado de Derecho son independientes. Los jueces están sometidos al imperio de la ley y con todas las garantías y, según nuestra Constitución ‒como no podía ser de otra manera‒, no puede enjuiciarse a un juez en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Por lo tanto, sí al debate, sí a estudiar modificaciones futuras para poder cumplir e ir en línea con el Convenio de Estambul, pero, en ningún caso, poner en cuestión desde el poder legislativo el poder judicial, porque haríamos un flaco favor a la confianza que nuestro sistema de justicia requiere de los ciudadanos.